Problema e clonarea animalelor pentru hrană, și ne am mai aflat în același punct și în mandatul trecut. Atunci, blocajul instituțional nu a putut fi depășit și nu am reușit să reglementăm problema clonării, deoarece fiecare instituție a susținut un punct de vedere diferit.

Este clar că europenii nu vor să consume alimente provenite din animale clonate. 70 dintre europeni consideră că nu ar trebui încurajată producția de alimente din animale clonate și doar 15 la sută au o părere contrară, potrivit celui mai recent Eurobarometru pe acest subiect. Din păcate, Consiliul și Comisia parcă și au propus să introducă procesul clonării în lanțul alimentar fără a ține cont de această dorință și în pofida faptului că nu putem anticipa consecințele pe termen lung ale acestei decizii. Suntem chemați să hotărâm într o chestiune ce va avea impact asupra multor generații și nu avem voie să ne jucăm cu viitorul lor. Nu e suficient să interzicem clonarea, trebuie să interzicem și importul acestor alimente. Nu avem nevoie de clonare pentru a asigura necesarul de hrană al Uniunii Europene. Pentru aceasta, este suficient să încurajăm o politică agricolă corectă și să sprijinim producătorii.